Czy tak musiało się stać? Dlaczego Komisja tak późno zareagowała? Czy to oznacza, że nie mamy właściwego monitoringu rynku?

Przecież my, posłowie, od wielu miesięcy ten problem podnosimy.

Z tego przykładu powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość.